Ce n'est évidemment pas tolérable et cette résolution doit aller plus loin.

Je salue aussi la décision de la Commission et de la haute représentante de couper les subsides relatifs à la démocratisation, car il n'y a pas de démocratisation et donc ces subsides européens s'apparentent aujourd'hui à un gaspillage d'argent.